Für uns alle aber muss besorgniserregend sein und da würde ich mich Herrn Weber gerne anschließen dass in diesem Fragenkatalog etwas passiert, was wirklich gefährlich ist für Europa.